Madame la Présidente, mes chers collègues, l'Union européenne est malade du libre échange, de l'austérité et de la concurrence libre et non faussée. Elle a rompu avec la souveraineté populaire quand elle a ratifié le traité de Lisbonne, pourtant rejeté en 2005 par le peuple français. Elle est en voie de dislocation le Brexit en est une illustration flagrante. Dès lors, une conférence sur le futur de l'Europe ne peut avoir de sens que si elle cherche à retisser le lien entre les peuples et la construction européenne. Il s'agit d'abord de reconnaître la forfaiture du traité de Lisbonne, plutôt que de faire comme si ce triste épisode n'avait pas existé. Il faut ensuite en préciser l'objectif réviser des traités européens illégitimes qui gravent dans le marbre des politiques économiques dont les conséquences sont aujourd'hui massivement rejetées. Il faut enfin s'engager à ce que le résultat de toute conférence sur l'avenir de l'Union européenne soit soumis à la ratification des peuples des États membres, partout où c'est possible, par référendum. C'est le sens des amendements que nous avons proposés. Malheureusement, ce Parlement a fait le choix de les rejeter, comme s'il voulait poursuivre dans sa bulle, malgré la défiance toujours plus grande des citoyens. Qu'il ne compte donc pas sur nous pour approuver son opération de communication qui sèmera encore beaucoup de désillusions.